Wir hatten ein gemeinsames Ziel Wir wollten bis Dezember fertig werden, und wir haben es geschafft.

Auch hier haben wir Wort gehalten.

Drittens Es bleiben natürlich auch noch Wünsche offen.

Erstens hätte ich mir gewünscht, dass der Omnibus prolongiert wird, also dass wir ihn quasi bis 2024 hätten fahren lassen. Das hätte noch mehr Planungssicherheit gerade für die Förderprogramme im ländlichen Raum bedeutet. Hier bitte ich einfach die Kommission, falls wir nicht rechtzeitig mit der neuen Reform in die Spur kommen, dass wir diese Idee noch mal aufgreifen und ganz einfach prolongieren.